Una buena obtención de los datos es esencial para poder analizar el impacto real de la política agraria común y abordar con mayor precisión los problemas de nuestros agricultores y ganaderos. El acuerdo adoptado en el marco de este dosier respeta el mandato del Parlamento y logra un buen equilibrio entre las cargas administrativas que soportan los gestores nacionales y Eurostat, para la que se consigna una mayor flexibilidad. Así pues, subrayo la importancia de adoptar cuanto antes esta Decisión. El acuerdo debería haberse cerrado ni más ni menos que bajo la Presidencia letona, pero hemos tenido que esperar hasta la Presidencia búlgara para poderlo finalizar.